Señor presidente, las instituciones del Consejo y la Comisión, tras la apariencia de diálogo, no se han molestado en mantener las propuestas que este Parlamento había aprobado. Tras un duro debate por incluir metas más ambiciosas que acercaran a Europa al cumplimiento del Acuerdo de París en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los trílogos nos han devuelto un documento que frena la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad del planeta. Después de unos años de tímidos avances, los negociadores no han querido hablar de establecer un objetivo final vinculante, imprescindible si de verdad queremos tomar como un compromiso los objetivos firmados en la Cumbre del Clima de París. Han dejado esta declaración en papel mojado. Por el contrario, sí han introducido en el texto más flexibilidad en el intercambio o sea, la compra de derechos de emisión, y relativizar las protecciones de humedales y bosques. Esta Unión Europea parece creer que el dramático punto en el que se encuentra el planeta no es suficiente para ponerse a trabajar, y no parece que tenga más plan que continuar con la escalada de destrucción del mismo.